Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministrski zbor, kolegice in kolegi. Hvala za vašo prisotnost na tako visoki ravni danes na seji državnega zbora. Na decembrski seji nam je poslanka SDS očitala, da se v LMŠ ne odzivamo na njihove predloge v državnem zboru, da jim tako ne damo možnost razprav. Vedno strokovno pripravimo stališča in jih podamo, potem pa usmerimo svojo v energijo v naloge, ki so pred nami, z enim ušesom pa seveda spremljamo razprave. Danes delamo izjemo in vsi želimo povedati svoje mnenje glede na vašo ustavno obtožbo predsednika vlade. Kot predlagatelj ste v danem primeru ustavno obtožbo vložili, čeprav ste vedeli, da nima utemeljenih podlag in podpore. Vložili ste jo kljub temu, da veste, da vlada pripravlja celovito rešitev problematike organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja, ki zajema tudi ugotovitev ustavnega sodišča iz leta dva tisoč štirinajst. Danes je bilo tukaj jasno povedano, kaj je namen in praksa vlaganja ustavne pritožbe. Bile so navedene redke svetovne prakse in pa teža primerov. Predlagatelj ste svetovni prvak v ustavnih obtožbah, ustavnih obtožbah brez podlag. Ali ste na to ponosni? Ste ponosni na to, da danes tukaj sedi celotna vlada, celotni državni zbor in posluša vaše neutemeljene obtožbe? Poglejte se v ogledalo. Kaj in na kakšen način delate in postopate? Neprestano izkoriščate in zlorabljate državni zbor za svojo promocijo sebi enakim. Kot pa opažam, vam tovrstne promocije v zadnjem času škodijo in tudi ta vam bo prav zagotovo. Ali vas ni sram? Ali vas ni sram, je bilo danes slišati s strani predstavnikov predlagatelja v tem državnem zboru. Res mi je nerodno, pred strokovno javnostjo, pred svetom, da moram v državnem zboru obravnavati današnjo temo na način, kot ga neutemeljeno izbirate. Prav je, da državni zbor presodi o odgovornosti takšnega delovanja predlagatelja. Hvala.